Die von der ICCAT beschlossene und heute von uns bestätigte Fangdokumentationsregelung ist ein Schritt in die richtige Richtung, kommt aber viel zu spät. Es kann doch nicht sein, dass wir erst dann drastische Maßnahmen ergreifen, wenn der Bestand einer gefährdeten Art auf 6 dezimiert ist. Die illegale Fischerei ist hier ein besonderes Problem. Ich bedauere immer noch sehr, dass es der Europäische Union bei der CITES Verhandlung nicht gelungen ist, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Die ICCAT und andere regionale Fischereiorganisationen müssen in Zukunft vorausschauender handeln. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Europäisches Parlament uns in diesen Gremien stärker einmischen und dort ein Gegengewicht zu den kurzsichtigen nationalen Interessen bilden. Das Interesse der Öffentlichkeit an einer nachhaltigen Fischbewirtschaftung wird immer größer. Das gilt es, in eine verantwortungsvolle Politik umzumünzen. Frau Damanaki, ich versichere Ihnen, dass die SD Fraktion Sie bei jeder Aktivität unterstützt, die hilft, den Bestand des Roten Thunfischs zu erhalten und den Fischern ihre Existenz zu sichern.